Je salue le commissaire pour l'écoute qui est la sienne dans tout ce débat, et je voudrais féliciter George Lyon pour le travail qu'il a effectué dans le cadre du rapport qu'il présente ce matin.

Maintenir un budget agricole qui soit à la hauteur de ces enjeux et de cette question majeure qui est celle de l'agriculture de l'alimentation, c'est le deuxième point.

Et, quatrième élément, réguler et éviter la volatilité des marchés, je crois que c'est essentiel.

Je mets en garde tous ceux qui défendent cette structure et ils ont peut être raison contre le fait qu'au bout du compte, dans le cadre de la discussion budgétaire, le premier pilier risque de beaucoup baisser et que tout soit reporté sur un deuxième pilier, pour le coup, lui, cofinancé, ce qui serait contradictoire avec l'objectif que l'on s'est fixé d'éviter une renationalisation de la politique agricole commune. Je le dis ce matin puisque c'est le débat. Je termine sur une idée, simple, Monsieur le Commissaire. La PAC a été créée au moment de la CEE, de la Communauté économique européenne. Nous sommes dans l'Union européenne.